Pane předsedající, moji kolegové už zde řekli mnohé k tomuto návrhu, k tomuto investičnímu plánu. Já se k tomu připojuji, považuji projekt InvestEU za mimořádně důležitý. Zkušenosti z Junckerova plánu jasně ukazují, že takovéto formy pobídek mají svůj smysl a že jsou li dobře nasměrovány, zvláště do oblastí, kde je obtížnější získat klasické komerční úvěry, mají velký veřejný smysl. Velmi vítám nasměřování tohoto projektu do oblastí, jako jsou malé a střední podniky, do oblastí, kde řešíme ekologické inovace, ekologická témata, nebo do oblastí, které se týkají obecně výzkumu. Myslím si, že do budoucna může tento projekt velmi výrazně přispět k evropské ekonomice, hovoří se o velkém multiplikačním efektu, který tyto veřejné pobídky a veřejné garance za soukromé úvěry mohou mít.